konkrete Maßnahmen zur Datensicherheit vermissen lässt und dass die Hürden für den staatlichen Zugriff zu niedrig gewesen sind. Das sind die Punkte, auf die sich das Bundesverfassungsgericht gestützt hat, und nichts anderes.